Kwestia ustawiania meczy przyjmuje zupełnie nową formułę. Sport stał się oficjalną polityką europejską, dlatego kompetencje, które posiada Unia Europejska, dają nowe możliwości. To nie tylko współpraca pomiędzy poszczególnymi państwami, pomiędzy Europolem i innymi organizacjami zwalczającymi ustawianie wyników meczów sportowych, ale także być może próba podjęcia działań dotyczących wspólnej, bardzo wysokiej sankcji karnej i definicji przestępstwa w sporcie. Takie doświadczenia ma Polska i one w bardzo dobry sposób wpłynęły, w sposób prewencyjny, na to, co dzieje się w obszarze ustawiania meczów. Dlatego uważam, że Unia Europejska powinna znormalizować kwestie prawne to po pierwsze. Po drugie, przed nami jest również wielka debata o przyszłym programie Yes, Europe, w którym mamy wielki komponent sportowy. Powinniśmy dzięki tym środkom edukować całe środowisko sportowe, aby przeciwdziałać również ustawianiu meczów wewnątrz grupy osób zajmujących się sportem.